Pokud chceme dosáhnout zákazu skládkování komunálního odpadu tak, jak jsme si zde nedávno schválili, je potřeba chudším zemím dát možnost, jak toho docílit. V zemích jako Česko, Slovensko či Polsko dlouhodobě zaostáváme v budování infrastruktury pro třídění i recyklaci a energetické využití je u nás zatím v začátcích.

Proto jsem velmi ráda, že se Evropská komise rozhodla finančně podpořit oběhové hospodářství nejen v rámci tohoto programového, již končícího období, ale i v novém programovém období, a tím jim umožnit hladší přechod na nízkouhlíkovou a oběhovou ekonomiku. Tato podpora je tak příkladným naplněním samotné podstaty politiky soudržnosti, která vychází z požadavku snižování rozdílu mezi úrovní rozvoje různých členských států.